Hvala lepa, podpredsednica za besedo. Spoštovani gospod minister. Petindvajsetega junija letos je pri Hrastovljah prišlo do železniške nesreče, kjer je zaradi iztirjenega vlaka iz cistern v tla iztekla večja količina kerozina. Nesreča se je zgodila na drugem vodovarstvenem območju reke Rižane, ki je glavni vodni vir za oskrbo s pitno vodo v vseh štirih obalnih občinah, kjer je nekaj manj kot devetdeset tisoč prebivalcev. V poletnih mesecih se to število zaradi turizma poveča še za dodatnih trideset tisoč. Gre za izjemno obremenjen vodni vir, še posebej poleti, ko potreba po pitni vodi na Obali naraste do štiristo petdeset litrov na sekundo. Upravljavec vodovoda, Rižanski vodovod Koper, že sedaj zagotavlja potrebne količine tako, da skoraj polovico potrebnih količin, to je skoraj več kot dvesto litrov na sekundo, kupi od sosednjih vodovodnih podjetij, Kraški vodovod Sežana d. o. o. in Istrski vodovod d. o. o. Buzet. Nakup večjih količin vode zaradi potreb pretočne zmogljivosti vodovodnega omrežja s s Krasa, ki je devetdeset litrov na sekundo, in iz Istre, ki je do dvesto litrov na sekundo, nemogoča. Upravljavec vodooskrbe na Obali si že več desetletij prizadeva zagotoviti nov do dva nov dodatni vir za potrebo Obale, a tega preprosto na našem področju ni. To so pokazale vsa dosedanja raziskovanja in projekti, bilo jih je veliko, celo z razsoljevanjem. Glede na navedeno bi vas, gospod minister, prosila za odgovor na naslednji dve vprašanji . Kakšne rešitve vidite vi, gospod minister, če pride do onesnaženja vodnega vira? In drugo, še bolj pomembno, pa me zanima, kakšno rešitev vidite do zagotavljanja dodatnega vodnega vira, da bo tudi za prebivalce, ki smo trenutno odvisni od rižanskega vodovoda, uresničena v Ustavi Republike Slovenije zapisana pravica do do pitne vode. Morda naj navedem samo še to, da so že leta tisoč devetsto petinšestdesetega bile izdelane študije in projektne zasnove za tako imenovani primorski vodovod Ipsilon, ki je predvideval vodovodno omrežje za črpališča Klariči. Naj povem, da to ...